Met miljoenen zijn de demonstranten die vreedzaam op straat komen en die ijveren voor meer democratie, voor meer respect, voor de politieke rechten, zoals ook de collega's hier vandaag al hebben aangekondigd.

Het is goed dat die wet is ingetrokken. Maar de demonstranten vragen meer.

We moeten Beijing heel duidelijk zeggen dat interne aangelegenheden niet meer intern zijn wanneer de universele rechten van de mens worden geschonden. Vandaar, mevrouw de commissaris, twee heel concrete vragen hoe gaat u de dialoog met China weer op gang brengen? Hoe gaat u hen duidelijk maken dat wij willen dat protesten vreedzaam kunnen doorgaan? Hoe gaat u hen vragen om eindelijk een onafhankelijk onderzoek te starten naar dat buitensporig politiegeweld?